forseti vill láta þess getið að að loknum atkvæðagreiðslum um fjögur fyrstu dagskrármálin fer fram umræða utan dagskrár um skerðingu lífeyrissjóða og lífeyrisgreiðslum til öryrkja málshefjandi er háttvirtur þingmaður helgi hjörvar hæstvirtur fjármálaráðherra árni m mathiesen verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund